Je to zločin proti ľudskej dôstojnosti, ktorá patrí medzi základné práva každého človeka, ženy aj muža. To platí nielen v Európe, ale aj v Egypte, Líbyi, Kongu a iných krajinách Afriky a Blízkeho východu, o ktorých hovorí táto rezolúcia.

V Kongu to začalo znásilňovaním žien a teraz sú znásilňovaní už aj muži. Lenže rezolúcie sú len slová. Treba aj konať. Komisia musí začať podrobne monitorovať porušovanie ľudských práv vo svete a zároveň musí navrhnúť nástroje, ktorými si Európa, v prípade potreby, vynúti ich dodržiavanie. Inak môžeme partnerstvá, do ktorých toľko investujeme, rovno nazvať vyplácaním výpalného.